Madame la Présidente, j'ai beaucoup entendu parler d'industrie dans ce débat, et je voudrais que Copenhague ne commette pas l'erreur d'oublier l'agriculture. Dans la foulée de mon collègue Niculescu, je voudrais évidemment l'affirmer en disant qu'on ne doit pas la considérer comme une contrainte, mais comme un outil potentiel pour combattre le réchauffement climatique à l'avenir. On ne peut marginaliser cette activité, on ne peut même l'ignorer puisque il faut le rappeler sans doute elle occupe la majeure partie du territoire européen et qu'elle a un énorme potentiel pour combattre le réchauffement climatique.